En un mot, ces pratiques monstrueuses ne sont pas européennes, et pourtant elles ont lieu sur notre continent. Avant de jouer les redresseurs de torts ailleurs, faisons le travail nécessaire chez nous.

En important des millions d'êtres humains, nous importons en même temps toutes les pratiques, même les plus inhumaines. Au fur et à mesure que nous acceptons une immigration anarchique, nous donnons un laissez passer pour la violence.

Ce qui est vrai pour les excisions l'est tout autant pour les violences commises à l'égard des femmes. Ouvrons les yeux!

L'Europe pourrait s'enorgueillir de n'avoir jamais détruit le corps de ses filles au nom de pratiques obscures.